Mit einem Wahlsieg Netanjahus sind Fortschritte im israelisch palästinensischen Friedensprozess leider schwer vorstellbar. Der amtierende Ministerpräsident schürt den Konflikt mit seiner Ankündigung, die Annexion von Teilen der Westbank fortzusetzen und auf dem Anspruch auf die Golanhöhen zu bestehen, nachdem er bereits im Wahlkampf die Spaltung des Landes weiter vorangetrieben hat. Die Europäische Union muss bei diesen Szenarien ihre Außen und Handelspolitik gegenüber der israelischen Regierung genau auf den Prüfstand stellen. Europa darf für eine auf Dauer angelegte Besatzung oder Annexion nicht zur Verfügung stehen. Die EU hat in der Amtspräsidentschaft von Trump leider die USA als Partner für einen engagierten Friedensprozess mit einer Zweistaatenlösung verloren. Ich bitte jetzt, hier auch klar zu sein in der Frage, dass die Europäische Union am völkerrechtlichen Status quo auch der Botschaften festhalten muss.